Angol képviselőtársam azokról a nehézségekről beszélt, amelyet az angol munkavállalók számára jelent az oda irányuló bevándorlás. Én egy olyan országból jöttem, Magyarországról, ahonnan sajnos nagyon sokan kényszerülnek arra, hogy Angliába menjenek, például ápolónőként vagy orvosként, vagy más egészségügyi szakképzett munkavállalóként dolgozni, ugyanis Magyarországon rendkívül alacsonyak a fizetések. Magyarországon képződtek ki ezek az emberek, igen magas színvonalon, Magyarországon összeomlóban van